Wir wollen mehr Sicherheit in der Luft haben. Detroit und München, auch in Deutschland hat sich gezeigt, dass wir dort Lücken haben, und deswegen wurde jetzt in Hektik unter anderem das Wundermittel Bodyscanner aus dem Hut gezaubert. Es gibt sie in den USA, es gibt sie auch in Holland und in anderen Ländern mehr.

Das ist eine der entscheidenden Fragen, die wir uns stellen müssen. Bei den Bodyscannern gibt es überhaupt viele Fragen. Welche Technologie wird verwendet? Was für Strahlen setzt man ein? Schaden sie der Gesundheit? Was kann man sehen? Nur einige grüne oder rote Punkte, oder kann man den ganzen Menschen sehen? Dann letztlich auch Ist der Datenschutz gewährleistet?

Wenn wir sie wollen, wer zahlt dafür?

Wir sind im Moment dabei.

Wir brauchen auf jeden Fall eine europaweite Lösung. Wir müssen auch überlegen, was mit Tel Aviv ist, mit einer anderen Methode. Sucht den Bombenleger und nicht die Bombe! Das können wir nicht eins zu eins übertragen, weil es diskriminierend wirkt, aber wir müssen alle Wege testen, und das unter Wahrung der Grundrechte.